Domnule Președinte, în domeniul fiscal se pare că nimic din ceea ce este tranzitoriu nu rămâne tranzitoriu și ține vreme foarte lungă, iar regimul de TVA din Uniunea Europeană este de prea mulți ani tranzitoriu. Acest regim favorizează evaziunea fiscală și, totodată, constituie o birocrație imensă dacă statele membre trebuie și vor să facă acel schimb de informații ca să i identifice pe cei care fac evaziune. Iată de ce consider că propunerile făcute de Comisie și amendamentele aduse de către colegii noștri în ECON reprezintă un pas bun înainte. Asemenea propuneri, cum sunt, de pildă, noul concept de certificare a plătitorilor de TVA, ca și noile intervale propuse pentru variația cotelor de TVA în statele membre reprezintă nu numai o simplificare